Señor Presidente, la energía es básica para el funcionamiento de cualquier sociedad y de su economía, y sobre todo en sociedades con tan alto grado de complejidad como las nuestras. Por este motivo, las políticas energéticas son determinantes a la hora de garantizar la soberanía de los pueblos. Actualmente asistimos a un gran reto histórico al haber alcanzado el pico de extracciones de petróleo y estando próximos al del gas natural. La solución de la Unión Europea a estos problemas es la creación de un mercado común liberalizado, sin barreras legales ni físicas para que las grandes empresas energéticas sigan haciendo su negocio, quedando en manos privadas con la colaboración de los reguladores estatales el control casi exclusivo de algo tan vital, al mismo tiempo que en algunos países, por ejemplo en el Estado español, se avanza en regulaciones que impiden una producción distribuida y que los ciudadanos y ciudadanas aumenten su capacidad de autoabastecimiento energético.